Frau Ashton, meine Damen und Herren! Ich habe vor etwas mehr als vier Jahren zum ersten Mal mit dem Thema Streumunition zu tun gehabt, als eine Gruppe von Organisationen der Zivilgesellschaft an das österreichische Parlament herangetreten ist, wo ich damals war, und uns ersucht hat, eine Veranstaltung zum Thema zu machen, um die Konvention auf den Weg zu bringen. Es waren Betroffene dort, Menschen, die selbst durch Streubomben ein Bein verloren hatten oder andere massive gesundheitliche Probleme hatten, und sie haben uns Photos gezeigt von dem, was passiert, wenn so eine Bombe detoniert. Es sind lauter kleine, farbige Teile, die dann verstreut bleiben daher der Name Streumunition und die über Jahre hinweg liegenbleiben. Kinder, die später einmal dort spielen, denken sich, na wunderschön, etwas Buntes, sie nehmen es in die Hand, es explodiert, sie verlieren Beine und Arme. Das hat mich damals so beeindruckt, dass ich in Österreich begonnen habe, mich dafür einzusetzen, und ich muss sagen, dass mein Land nach anfänglichem Widerstand eines der ersten war, das sowohl unterzeichnet als auch ratifiziert hat. Das ist gut so, aber es fehlen noch so viele Staaten der Europäischen Union.